hæstvirtum ráðherra fyrir skýrsluna hér um sparisjóðina og stöðuna sem við erum komin í varðandi það mál harma auðvitað að það hafi ekki gengið eftir sem lagt var upp með á síðasta ári og raunar allt frá því hrunið varð að reyna að bjarga sparisjóðunum þetta er gamalt og gott og traust form og hefur verið ákveðin tegund inni í okkar fjármálastarfsemi þar sem voru fjármálastofnanir sem þjónuðu vel sinni heimabyggð og höfðu ákveðnu mikilvægu hlutverki að gegna en því miður þróaðist það út í það vegna þess að menn ákveðnir aðilar og ákveðin lífssýn kallaði eftir því að þarna lægi inni dautt stofnfé sem þyrfti að nýta með einhverjum hætti hófst ágangur í þá veru að breyta þessu í hlutafé og helst í sölu og koma því þannig fyrir að menn gætu grætt á þessu stofnfé síðan þekkja menn söguna þegar þessi innreið varð hjá sparisjóðunum líkt

sveitarfélögin stórjuku sitt stofnfé til þess að geta tekið út meiri arð og hafa af þessu gróða þetta er svona afleiðing af því sem menn töluðu að það mátti ekkert fé vera án hirðis og menn færu ekki vel með neitt eða þeir gætu haft af því ágóða og menn hafa séð afleiðingarnar af þessari stefnu því miður og leitt að sparisjóðakerfið skuli verða fórnardýr þessarar stefnu það var ákvörðun eins og ég sagði alþingis og ríkisstjórnar að standa vörð um sparisjóðakerfið sem lið í þeirri ákvörðun var einmitt farið yfir hér lagafrumvarp á síðastliðnu sumri það er í júnímánuði ef ég man rétt tvö þúsund og níu þar sem var á vissan hátt slegin skjaldborg eða reynt að verja sparisjóðina það var frá upphafi ákveðið að ríkisvaldið gæti komið með allt að tuttugu prósent stofnfé inn í sparisjóðina til þess að verja þetta var auðvitað ákvörðun alþingis þó það sé rétt sem hér hefur komið fram þegar það var ágreiningur á milli þingmanna og stjórnmálaflokka hér í þinginu með hvaða hætti ætti að gera þetta en lögin voru engu að síður samþykkt og eftir því hefur verið unnið og það verður að harma það að ástandið hafi síðan verið verra en áætlað var á þeim sparisjóðum sem hér hafa verið undir og að menn skuli kröfuhafar skuli ekki hafa getað náð samkomulagi um það með hvaða hætti ætti að stilla sparisjóðunum upp að nýju og endaði með því að ríkið tók sparisjóðina yfir líkt og gert hafði verið við bankana á sínum tíma núna á sumardaginn fyrsta það voru líka í sjálfu sér alvarlegar yfirlýsingar sem fylgdu þessu vegna þess að þegar innlendir kröfuhafar höfðu getað fallist á þær lausnir sem voru á borðinu en erlendir kröfuhafar síður og alls ekki og þar hafi verið vitnað til þess að þeir hafi verið búnir að fá nóg af íslendingum ég skildi það nú ekki þannig að það væri í samskiptum við stjórnvöld heldur einfaldlega vegna þess að erlent bankakerfi hefur náttúrlega fengið yfir sig þúsundir milljarða menn greinir á hversu há talan er en ég held að rannsóknarskýrslan nefnir sjö þúsund þrjú hundruð milljarða sem hafa fallið á bankakerfi evrópu án þess að við í sjálfu sér höfum borið beina afleiðingu af því það er einstaklingar eða ríkisvald umfram allt það sem féll svo á íslenska skattgreiðendur og ríki þannig að við sjáum auðvitað að það er svona þetta er bara einn hluti af þeirri auðn sem hefur skapast eftir því hvernig farið var hér með fjármuni á síðastliðnum árum nú er málið komið til fjármálaeftirlitsins og það er bankasýslan sem tekur við það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli eins og hér hefur komið líka fram nú þegar að menn móti hratt stefnuna hvernig á að reyna að koma þessum sparisjóðum í áframhaldandi starfsemi og í hvaða formi það er auðvitað verið er rétt sem hér hefur komið fram þó það veki athygli mína í ræðu síðasta háttvirts þingmanns að þar er eingöngu horft til ríkisins að ríkið eigi að fara að leggja hér fram peninga

vinna úr því og móta stefnuna síðan verður bankasýslan að vinna eftir þeirri stefnu og að eyna að koma sparisjóðakerfinu sem hluta af heildarfjármálastarfsemi þessa lands með það hlutverk sem sparisjóðirnir höfðu áður sem var fyrst og fremst lánastarfsemi og þjónusta í heimahéraði í smærra mæli það var auðvitað

það upphófst mikill hvað eigum við að segja harmleikur í kringum það að reyna að auka stofnfé til þess að halda stöðu minni sparisjóða í hlutdeildinni meðal annars í sparisjóði keflavíkur og hér hefur áður verið nefnt ástandið í húnavatnssýslunum og í bæjarhreppnum þar sem menn voru einmitt kallaðir til beðnir um að auka stofnfé sitt koma að málum tóku til þess lán þar voru loforðin upphaflega þau að veðið í þessu varðandi þessi lán var eingöngu í stofnfénu síðan hafa menn verið að ganga eftir því að menn tryggðu þessi lán með öðrum hætti það er greiddu þau og talað um að ganga að eignum fólks ég eld að sé afar mikilvægt að það sé reynt að kveða upp úr um það með hvaða hætti þetta var gert ef rétt er að þarna hafi meðal annars sparisjóður keflavíkur leitað til fólks og skorað á það að auka stofnfé og lofað því að þarna væri eingöngu stofnbréfin að

það er ein af afleiðingunum við sjáum hvernig sparisjóður mýrasýslu fór með heilum milljarði í stofnfjáraukningu með ýmsum láni til einstaklinga í stofnfjáraukningu til að hjálpa ákveðnum fyrirtækjum sem síðan fóru öll á hausinn svo sjáum við þetta í húnavatnssýslunni og í bæjarhreppnum þar sem eru ég held að sé einn komma níu milljarður sem er á hundrað þrjátíu til hundrað fjörutíu einstaklingum þar sem menn juku stofnfé í þeirri trú að þeir gætu alltaf skilað bréfunum inn aftur eða hætt við og ábyrgðin væri eingöngu fólgin í bréfunum sjálfum síðan er verið að ganga að þessum aðilum og krefja um greiðslur þetta er auðvitað úrlausnarefni sem samfélagið verður að taka á og annað tveggja eins og ég segi með að fá upplýst með fullnægjandi hætti með hvaða hætti þessi loforð voru gefin og hvernig salan fór fram og alla vega reynir mjög á þau úrræði sem menn hafa varðandi aðstoð við heimilin þannig að þarna verði ekki gjaldþrota fleiri fleiri bú og býli í héraði auðvitað verður að gæta svo jafnræðissjónarmiða

endurstilla bankakerfið halda öllum þremur bönkunum gangandi af því það eru kröfuhafar sem eiga þá vitum við það að

fer niður í þriðjung eða jafnvel minna af því sem það var upphaflega hlýtur þjónustan í landinu og fjármálastarfsemin að dragast saman sem því nemur þannig að það verður samdráttur í bankakerfinu og í sparisjóðakerfinu það er mikilvægt að það verði unnið af heilindum að þeirri uppstokkun það verður a eiga sér stað hagræðing

mig langar svona í lokin líka það er mjög mikilvægt og ég bið hæstvirtan ráðherra kannski að skýra það betur hver kostnaðurinn hugsanlega verður sem fellur á ríkissjóð því það er mikilvægt að við höldum líka um hagsmuni ríkissjóðs í allri þessari endurreisn og fá þær upplýsingar upp á borðið svo tek ég heilshugar undir það sem hæstvirtur ráðherranefndi og kemur fram raunar í rannsóknarskýrslunni að það er mjög mikilvægt að menn skoði sparisjóðakerfið það var ekki undir í skýrslunni skoði með hvaða hætti hlutirnir gerðust hvað var sem fór úrskeiðis þannig að menn geti átt eðlilegt uppgjör hvað þetta varðar og skýrt línur og reynt að skýra einmitt þetta sem ég var að segja áðan varðandi aðkomu einstaklinga í aukningu á stofnfé hvaða loforð voru gefin og þess háttar ég treysti á að rannsóknarnefnd alþingis taki þetta mál fyrir og finni því farveg í framhaldinu